virðulegi forseti þögn í salnum í kjölfar nýgengins dóms í hæstarétti er varðar vexti af gengistryggðum lánum hefur bilið á milli lántakenda sem annars vegar tóku gengistryggð lán og hins vegar lán sem voru verðtryggð með vísitölutengingu breikkað krafan um að komið verði með einhverjum hætti til móts við síðarnefnda hópinn hefur orðið háværari í kjölfar dómsins sem í ljósi aðstæðna er skiljanleg krafa og mjög málefnaleg almennt var talið varfærnara að taka hefðbundin vísitölutengd lán til húsnæðiskaupa fremur en lán sem tengd voru öðrum gjaldmiðlum lán sem síðar reyndust ólögleg í skýrslu hagfræðistofnunar háskólans er bent á að þegar hafi verið gripið til margvíslegra aðgerða til þess að lina erfiðleika skuldara og er farið yfir aðgerðirnar og lagt mat á kostnað við þær kostnaður við niðurskriftir svo sem vegna hundrað og tíu prósenta leiðarinnar lenda á lánastofnunum þar með talið ríkinu vegna afskrifta á lánasöfnum íbúðalánasjóðs og landsbankans í skýrslu hagfræðistofnunar háskólans er lagt mat á það hve mikið var fellt niður af lánunum þegar þau voru færð yfir í nýju bankana og hversu mikið af þeirri niðurfellingu sé þegar komið út til lánþega þar er komist að þeirri niðurstöðu að munur á kröfuvirði lánasafna bankanna og því verði sem bankarnir greiddu fyrir lánasöfnin sé um níutíu og fimm milljarðar króna í verðlagi í október tvö þúsund og átta munurinn skýrist annars vegar af líklegum endurheimtum og hins vegar af markaðsvöxtum þegar lánin voru færð í nýju bankana það kemur fram í samantekt samtaka fjármálafyrirtækja frá því í október tvö þúsund og ellefu að íbúðalán hafi verið færð niður um hundrað fjörutíu og fjóra milljarða króna vegna hundrað og tíu prósent leiðar sértækrar skuldaaðlögunar og endurreiknings gengisbundinna lána þessi umræða þarf að vera yfirveguð og laus við lýðskrum og yfirboð það er auðvelt að vinna keppni um yfirboð en það hefur hins vegar reynst þjóðinni dýrt að láta hæstbjóðendum það eftir að stýra landinu í þjóðhagsáætlun tvö þúsund og tólf kemur fram að í lok ágústmánaðar tvö þúsund og ellefu hafi verið búið að færa lán heimilanna niður um hundrað sextíu og fjóra milljarða þar af voru hundrað þrjátíu og einn milljarður króna vegna endurútreiknings gengistryggðra lána sem skiptust á milli íbúðalána samtals níutíu og tveir milljarðar og bifreiðaviðskipta þrjátíu og átta milljarðar við þetta hefur nú bæst að í kjölfar nýlegs dóms hæstaréttar munu þeir sem á annað borð réðu við greiðslubyrði gengistryggðra lána eftir hrun fá endurgreidda vextina að hluta það er ástæða til þess að rifja hér upp hverjar afleiðingar yfirboða geta og hafa verið eru menn búnir að gleyma yfirboðum framsóknarflokksins í húsnæðismálum fyrir alþingiskosningarnar tvö þúsund og þrjú þar voru líklega gefin dýrustu loforð íslandssögunnar sem þjóðin fékk síðar í bakið með margvíslegum hætti já já rannsóknarnefnd alþingis fjallar um efndir þessara loforða sem hagstjórnarmistök sjálfstæðisflokkurinn tók vísvitandi þátt í því og leit á þann kostnað sem fylgja mundi í kjölfarið sem ásættanlegan fórnarkostnað við að halda völdum eru menn þeirrar skoðunar að núna sé enn á ný runninn upp tími yfirboða það verða þeir að svara fyrir sem stunda slík yfirboð við skulum stíga varlega til jarðar í þessum málum fara fram af varúð og umfram allt reyna að nota þá fjármuni vel sem varið verður til húsnæðismála vaxtabætur eru dæmi um leið þar sem fjármunir nýtast og renna til heimila sem skuldabyrðin er mikil og menn ráða ekki við vegna lítilla tekna heimila það er verið að greiða um ríflega átján milljarða í vaxtabætur á síðasta ári á þessu ári vaxtabætur er jafnframt jöfnunartæki í þeim skilningi að þau heimili sem hafa háar tekjur og eiga að ráða við greiðslubyrði fái síður bætur en þau sem eru verr stödd með tilliti til tekna eða skulda í mínum huga hef ég miklar áhyggjur af hópi lágtekjufólks sem var í basli fyrir hrun og er áfram illa sett sá hópur vill oft gleymast í þessari umræðu ég tel að við eigum að horfa sérstaklega til þessa hóps þegar við reynum að mæta þeim kröfum að vera sanngjörn og finna leiðir til að mæta fólki í ólíkri skuldastöðu